Monsieur le Président de la République, soyez le bienvenu au Parlement européen. C'est un honneur et un plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui à Strasbourg.

Votre venue s'inscrit donc dans le cadre du rapprochement et du renforcement de notre partenariat avec, d'une part, l'Union africaine et, de l'autre, les États membres qui la composent. Je tiens à saluer le travail extraordinaire que vous avez effectué dans votre pays sortir d'une guerre civile, renforcer les institutions et l'État de droit, redresser, dynamiser et diversifier l'économie en créant une base industrielle, et améliorer les indicateurs sociaux.

Cependant, beaucoup de choses restent à faire la lutte contre la pauvreté, les infrastructures, l'éducation, la santé, l'accès à l'eau potable ou encore à l'électricité. Sachez que nous n'oublions pas que la Côte d'Ivoire, tout comme l'Europe, a été frappée par des attaques terroristes, notamment à Grand Bassam. Il s'agit là d'un fléau que nous ne pourrons pas résoudre seuls. Nous devons coopérer

L'Europe et l'Afrique partagent le même défi également sur la gestion des flux migratoires.

nous rappelle l'importance d'agir pour le développement durable et le climat. La Côte d'Ivoire subit aussi les effets du changement climatique, avec la sécheresse, des inondations ou encore l'érosion côtière. De plus, la jeunesse et l'emploi, la paix, la sécurité, les droits de l'homme ou encore la gestion des crises sont des domaines concrets que nous traiterons sans doute à la fin du mois de novembre dans votre pays, à Abidjan, lors du sommet Afrique Union européenne. Monsieur le Président, votre présence ici est très importante et nous nous réjouissons de vous compter parmi nous, aujourd'hui.